Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri in quest'Aula alla dichiarazione che in mare c'è l'obbligo di salvare le vite, oggi ribadita, è seguito un enorme applauso dalla quasi totalità del Parlamento. Quell'applauso ribadisco va solo all'Italia, che ha salvato migliaia di vite nel Mediterraneo. L'Italia che ha accolto, l'Italia che, di contro, è stata lasciata sola dall'Europa e da chi oggi, con grande ipocrisia, si permette di criticare la politica del governo di lotta all'immigrazione clandestina. Ci chiediamo cosa avete fatto in questi anni, cosa ha fatto la Francia, ad esempio? Oggi ha annunciato di voler premiare Carola Rackete, ma si è ben guardata dal rispondere al suo SOS in mare. Quindi i porti francesi chiusi, ma medaglie aperte ancora una volta una grande ipocrisia che trovo imbarazzante! La verità è che solo il nostro governo e solo il ministro Salvini con grande coraggio e contro ogni tipo di insulto, sta cercando di fermare il business degli schiavisti e dell'immigrazione clandestina, salvando vite. La politica dei porti chiusi ha consentito meno sbarchi, quelli che voi citavate, meno morti nel Mediterraneo, e non lo dice la Lega, ma lo dicono i dati dell'ONU. E ancora, piuttosto di giudicare da tuttologi estranei, venite in Italia, venite in Sicilia, a Lampedusa, vedrete in quali disperate condizioni si cerca di arginare un fenomeno epocale che convoglia in sé numerosi e diversi problemi. È responsabilità di questo Parlamento e del Consiglio aiutare chi ne ha diritto, ma in via legale e sicura, al di là dei proclami, quelli che abbiamo ascoltato e continuiamo ascoltare. Ci aspettiamo interventi reali e immediati. I nostri cittadini sono stanchi di...